občanov. Skutočnosť, že štátna administratíva preskúmava opozíciou avizované nezrovnalosti a že protesty opozičných síl sú štátnou mocou rešpektované, svedčí o tom, že Rusko speje k lepšiemu vyváženiu politických síl a že opozícia dnes dokáže osloviť oveľa viac občanov ako v minulosti. Nikto z tých, ktorí realisticky hodnotia politické pomery v Rusku, neočakáva, že by silnejší hlas opozície ohrozil úspech Vladimíra Putina v marcových prezidentských voľbách. Ale z posunu voličských preferencií je zrejmé, že ak bude chcieť byť pán Putin dobrým prezidentom všetkých Rusov, bude musieť oveľa viac prihliadať aj na názory svojich konštruktívnych oponentov.